Herr Präsident! Wenn man hier die Diskussion verfolgt, dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, wir wollen das eine, aber das andere nicht. Diese Schiefergasgewinnung schließt doch die Entwicklung anderer Energiegewinnungsmethoden gar nicht aus, die können wir doch weiter betreiben. Wir müssen doch bloß feststellen, dass unser Energieverbrauch in den nächsten Jahren zunehmen wird, und dass wir alle Möglichkeiten, die technologisch vorhanden sind, nutzen und prüfen müssen, um unseren Bedarf abzudecken.

verdammt wird.

Diese Regeln treffen doch genau auf diese Technologie zu, und deswegen ist es doch etwas sehr weit hergeholt, wenn wir diese Technologie gleich verdammen und sagen, sie sei kreuzgefährlich. Und wer sich einmal mit der Technologie befasst und sich wirklich anschaut, was da gemacht wird, der wird sich wundern, wie sauber diese Technologie eigentlich durchgeführt wird und welche Belastungen für die Umwelt auftreten könnten.